Frau Präsidentin, Herr Kommissar! In Verbindung mit der Erdbebenlinie durch den Apennin gibt es eine andere Erdbebenlinie, die durch Slowenien führt. Auf dieser Erdbebenlinie befindet sich das Kernkraftwerk Krško, wie Sie vielleicht wissen.

Welche Maßnahmen werden Sie nach diesem verheerenden Erdbeben in Italien ergreifen, um die Sicherheit des Kernkraftwerks Krško zu gewährleisten, das auf einer Erdbebenlinie, die mit dieser in Verbindung ist, steht?